útlendinga erlendra aðila á íslendinga upp á tugi eða hundruð milljarða króna þegar kröfur útlendinga á íslendinga lækka svona mikið ætti það að gagnast augljóslega þeim sem fá þessar afskriftir en líka samfélaginu í heild efnahagslega nú virðist allt einhvern veginn vera komið á hvolf hæstvirtur viðskiptaráðherra talar eins og það hafi verið gerð einhver stórkostleg mistök við stofnun nýju bankanna maður hlýtur að velta því fyrir sér hvort þessar yfirlýsingar ráðherranna nú séu staðfesting á þeim áhyggjum sem margir og ekki síst þingmenn framsóknarflokksins hafa haft af því hvernig að því máli var staðið frá upphafi fræg varð umræðan um leyniklefann í fjármálaráðuneytinu þar sem geymd voru gögn um stofnun nýju bankanna eða réttara sagt mat á því hvernig ætti og væri eðlilegt að standa að því alveg frá þeim tíma og fram á daginn í dag hafa menn spurt spurninga um þessa nýju banka hver ætti þá hvernig þeir voru stofnaðir hvort kunna að hafa verið gerð mistök með eitt og annað þessu hefur ríkisstjórnin hafnað í hvert einasta sinn en nú allt í einu þegar í dómi hæstaréttar á að afskrifa gríðarlegar kröfur útlendinga á íslendinga tala ráðherrarnir eins og það lendi að miklu leyti hugsanlega á íslenskum almenningi og skattgreiðendum það virðist þá vera staðfesting á því að ríkisstjórnin hafi klúðrað málum alveg ótrúlega við stofnun nýju bankanna það þarf í sjálfu sér ekki að líta bara til umræðu hér í þinginu eða þingmanna framsóknarflokksins eða annarra varðandi þessar viðvaranir því björn þorri viktorsson lögmaður sem sótti nú eitt af þessum málum fyrir hæstarétti sendi fyrir margt löngu bréf á ríkisstjórnina og þingmenn þar sem var varað við því að tekið yrði tillit til þess við stofnun nýju bankanna að það kynni að fara eins og nú hefur farið það virðist þá ekki hafa verið gert miðað við yfirlýsingar hæstvirtur ráðherra hér í dag hæstvirtur viðskiptaráðherra talar um það að menn hafi komist upp með að líta fram hjá lögum allt of lengi það er að sjálfsögðu alveg rétt menn hafi brotið í bága við lögin en leit þá ekki ríkisstjórnin algjörlega fram hjá þessum lögum líka þegar hún stofnaði bankana þrátt fyrir að hafa fengið viðvaranir í þinginu og frá mönnum úti í bæ samt er ekkert tillit tekið til þessa og má segja að staða ríkisstjórnarinnar og eftirlitsaðila sé ólík á þann hátt að eftirlitsaðilarnir hafi þá ekki fengið beinar viðvaranir bæði í bréfum og í þingræðum nú allt í einu talar hæstvirtur viðskiptaráðherra um forsendubrest það mátti ekki heyra minnst á forsendubrest þegar um var að ræða stöðu almennings stöðu heimilanna og framsóknarmenn töluðu mikið um að nauðsynlegt og eðlilegt væri að leiðrétta lán til handa almenningi en það mátti ekki ræða um forsendubrest eða taka hann með í reikninginn við útreikninga en þegar íhlut eiga kröfuhafar erlendir kröfuhafar sem einhverra hluta vegna er alveg gríðarlega mikilvægt að halda góðum og gleðja alþjóðagjaldeyrissjóðinn þá allt í einu má tala um forsendubrest þá fer ríkisstjórnin að tala eins og hún sé að gefa hæstarétti íslands fyrirmæli um það hvaða niðurstöðu hæstiréttur verði að komast að

það er mjög undarlegt að ríkisstjórn skuli bera sig að með þeim hætti og í rauninni töluvert áhyggjuefni eins virðist allt einhvern veginn vera á hvolfi í þeim skilaboðum sem koma frá seðlabankanum þar er talað um að halda þurfi vöxtum háum og viðhalda gjaldeyrishöftum lengur vegna þessara dóma hvernig stendur á því ef kröfur útlendinga á íslendinga hafa minnkað svona gríðarlega af hverju þarf þá frekar að halda vöxtum háum og gjaldeyrishöftum lengur einhver veginn gengur þetta ekki upp ekki frekar en það sem seðlabankastjórinn sagði að hér væri hætta á að með þessu skapaðist japanskt ástand það er hér yrði ekki hagvöxtur eins og verið hefur upp á teningnum í japan síðustu tvo áratugi en í japan var einmitt ástandið þannig að þar

efnahagsleg tíðindi ætti þetta ekki að verða til þess fallið að koma hér hlutum af stað nema hér hafi verið gerð gífurleg mistök af hálfu ríkisstjórnarinnar hún verður þá að svara fyrir það í hverju þau mistök liggja en jafnframt hljótum við að sjá á þau þá megin niðurstöðu að lang æskilegast hefði verið að á meðan bankarnir voru enn á forræði stjórnvalda að grípa strax inn í framkvæma eðlilega leiðréttingu lánanna færa lánin aftur eins og þau voru í upphafi árs tvö þúsund og átta eða um tuttugu prósent eins og það var þegar við bentum á það á þeim tíma hefði væntanlega gengi krónunnar einnig styrkst við það og erlend lán lækkað að sama skapi þess í stað virðist hafa verið staðið að stofnun bankanna með einhverjum hætti sem þessi ríkisstjórn á heldur betur eftir að gera grein fyrir